La production ne s'est jamais arrêtée de croître, à tel point que le plastique déborde de nos poubelles et qu'on le retrouve partout dans nos océans, dans nos sols, dans les organismes et même dans nos assiettes.

À titre d'exemple, seuls 9 des plastiques que le monde a produits ont été recyclés et nous sommes toujours incapables de récolter correctement l'ensemble des déchets pour les stocker et les retraiter. Aussi, cette nouvelle stratégie européenne est la bienvenue. Sauf qu'elle débouche sur une fausse bonne solution, celle de créer un nouveau marché pour réemployer le plastique usagé. Dans les faits, il s'agira de promouvoir la production d'une nouvelle génération de plastique plus facilement recyclable et réutilisable par les entreprises. Or, nous constatons tous qu'après le rêve cauchemardesque de la globalisation et de la croissance exponentielle, le monde reprend peu à peu conscience de ses limites, et peut être même de ses erreurs. La production de plastique à outrance est une erreur et à défaut de nous séparer des plastiques partout où cela est possible, il faut convenir d'une diminution drastique de la production. Je le dis clairement, ce rapport passe à côté de cet objectif vital. Il va même favoriser une relance de cette industrie grâce au concept trompeur de l'économie circulaire. Ne nous voilons pas la face le recyclage du plastique pose des problèmes, notamment parce qu'il n'est pas exempt de substances chimiques toxiques et en raison du coût du recyclage. C'est pourquoi j'ai déposé deux amendements, qui défendent une vision plus cohérente, avec l'objectif de réduire la pollution au plastique. Il s'agit d'encourager et de privilégier fiscalement les substituts aux matières plastiques, comme le bois, le verre et le carton. Enfin, faisons attention au recyclage dans les pays tiers qui ne respectent pas nos normes. Malgré tout, je soutiendrai ce rapport. En effet, contre la pollution des plastiques, mieux vaut une stratégie que pas de stratégie du tout.